Und das andere Wenn schon nicht Asyl, dann gäbe es ja auch die Möglichkeit, Herrn Snowden als Whistleblower, der er ja wohl ist, Zeugenschutz zu geben und ihn in ein EU Land zu holen. Das ist die andere Möglichkeit. Also wo der politische Wille ist, da ist wohl auch ein Weg! Und das ist, wie gesagt, keine Phantomdebatte! Es geht auch um Herrn Snowden und nicht nur um unser aller Privatsphäre. Es geht um die Privatsphäre von allen Bürgerinnen und Bürgern!